Und die kann nur auf dem Sicherheits und Existenzrecht Israels beruhen, das ungeschmälert gesichert und verteidigt werden muss, und dem Recht der Palästinenser, einen Staat zu bilden also auf der Zwei Staaten Lösung. Aber ich habe dennoch obwohl das in Ziffer 3 sehr gut behandelt wird und die Entschließung insgesamt gut ist gegen Ziffer 5 gestimmt. Ich bin zwar dafür, dass man Palästina Schritt für Schritt in die UNO Strukturen integriert, aber so weit sind wir leider noch lange nicht. Und ich möchte klar sagen Das war das falsche Signal in einem Moment, in dem die Hamas Gebiete Tausende von Raketen über Israel ausstreuen. Wir wollen erst eine Friedenslösung, und dann kann die Integration in die UNO Strukturen erfolgen!